Monsieur le Président, ce rapport sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations au sein de la chaîne alimentaire revient je dirais enfin en plénière. Il aura donc fallu pratiquement un an, depuis la publication de la proposition législative, pour que le texte puisse être mis aux voix dans notre assemblée.

En effet, le nombre de pratiques considérées comme déloyales a été revu à la hausse, les acheteurs issus de pays tiers ont été ajoutés au champ d'application de la directive, les organisations de producteurs et les interprofessions pourront introduire des plaintes au nom des producteurs, l'identité des producteurs plaignants sera, elle, protégée, afin d'éviter toute forme de pression à leur égard, et enfin, la juridiction compétente sera choisie par le plaignant. Ces améliorations permettront, nous l'espérons, une meilleure protection de nos filières agricoles face aux géants de l'agroalimentaire.

Le travail reste cependant considérable avant de parvenir à un renforcement réel de la place des agriculteurs dans la chaîne alimentaire. Nous ne devons pas considérer ce texte comme la solution miracle et ignorer ce sujet dans les discussions sur la future PAC.